Schendingen van mensenrechten zijn per definitie nooit binnenlandse aangelegenheden.

Na jarenlange druk vanuit onder andere het Europees Parlement lijkt er eindelijk schot in de zaak te zitten voor wat betreft een Europees sanctiemechanisme voor mensenrechtenschendingen, waarbij sancties gericht kunnen worden op individuen die betrokken zijn bij schendingen hiervan. De sancties zijn niet bedoeld als straf voor een bevolking, maar juist om regeringsfunctionarissen of politici die misdaden begaan te straffen. Ik ben blij met dit Nederlandse initiatief voor een Europese Magnitsky wet, en ik ben ook verheugd dat de Raad zich daarachter schaart.